Eu spun încă o dată că ne aflăm încă într un context de criză, în care cetățenii onești și întreprinderile mici și mijlocii plătesc impozite împovărătoare. Pe de altă parte, nu suntem capabili să impozităm unele firme mari, transfrontaliere, care eludează sistemul fiscal al statelor membre. De aceea este o situație profund injustă, iar propunerea Comisiei privind schimbul automat de informații este un pas important pentru remedierea acesteia. Practic, Consiliul European din iunie 2013 a cerut în mod expres Comisiei să vină cu această propunere, în contextul în care schimbul automat de informații a devenit o prioritate la nivel global. În contextul în care există consens la nivel de Consiliu, va fi destul de greu de explicat de ce Parlamentul European, reprezentant al cetățenilor europeni, pune condiții care merg împotriva scopului acestuia. Sper, însă, că votul de mâine va întări poziția Comisiei și va oferi posibilitatea unei implementări rapide a directivei.